frú forseti ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum númer þrjátíu og eitt nítján hundruð áttatíu og tvö um sinfóníuhljómsveit íslands eins og menn þekkja er þetta frumvarp liður í endurskipulagningu á rekstri ríkisútvarpsins í tengslum við frumvarp til laga sem við höfum nú þegar rætt ríkisútvarpið o h f og

þetta eina prósent sem hann hefur fram til þessa greitt til hljómsveitarinnar og ríkið þá yfirtaka þann hluta með frumvarpi þessu er ráðgert í fyrstu grein að fella úr gildi þá lagaskyldu sem felst í b lið fyrstu málsgrein þriðju grein fyrrnefndra laga um sinfóníuhljómsveit íslands að ríkisútvarpið greiði sem nemur tuttugu og fimm prósent af rekstri hljómsveitarinnar að teknu tilliti til þessarar breytingar er eðlilegt að ríkisútvarpið eigi ekki lengur fulltrúa í stjórn hljómsveitarinnar og því er lagt til að menntamálaráðuneytið tilnefni mann í stjórn í stað ríkisútvarpsins eins og segir í annarri grein fruvmrapsins varðandi niðurfellingu á greiðsluþátttöku seltjarnarnesbæjar í rekstri hljómsveitarinnar sem fyrstu grein frumvarpsins gerir ráð fyrir hefur bæjarstjórn seltjarnarness ítrekað mótmælt því að greiðsluþátttaka sveitarfélagsins í gildandi lögum standi óhögguð og óskað eftir því að lagabreyting verði gerð á þann veg að fella hana niður hefur bæjarstjórn bent á að þegar hún samþykkti aðild að rekstrarkostnaði hljómsveitarinnar á árinu nítján hundruð áttatíu og tvö hafi verið gert ráð fyrir því að fleiri sveitarfélög en reykjavík og seltjarnarnes tækju þátt í rekstrinum en svo hefur ekki orðið með frumvarpinu er orðið við þessum óskum seltjarnarnesbæjar og því er lagt til að d liður fyrstu málsgrein þriðju grein gildandi laga falli brott áfram er hins vegar gert ráð fyrir greiðsluþátttöku reykjavíkurborgar í rekstri sinfóníuhljómsveitar íslands enda mjög náin og ágæt samvinna milli ríkisins og reykjavíkurborgar á ýmsum sviðum menningarstarfsemi svo sem vegna listahátíðar í reykjavík og nú síðast samstarfsverkefni ríkis og reykjavíkurborgar um byggingu tónlistarhúss og ráðstefnumiðstöðvar í reykjavík þar sem meðal annars hljómsveitin mun hafa sína aðstöðu í samræmi við niðurfellingu á greiðsluþátttöku ríkisútvarpsins og seltjarnarnesbæjar gerir a liður fyrstu málsgrein fyrstu grein frumvarpsins því ráð fyrir að framlag ríkissjóðs hækki sem nemur þessum framlögum úr fimmtíu og sex prósent í áttatíu og tvö prósent þá er í fyrstu grein frumvarpsins lögð til orðalagsbreyting á fjórðu málsgrein þriðju grein gildandi laga sem fjallar um samning milli sinfóníuhljómsveitarinnar og ríkisútvarpsins um réttindi ríkisútvarpsins varðandi flutning á tónlistarefni hljómsveitarinnar verði frumvarp þetta að lögum verður ekki lengur um að ræða flutning á tónlistarefni hljómsveitarinnar á móti framlagi útvarpsins eins og fram kemur í ákvæðinu og er því lagt til að sinfóníuhljómsveit íslands og ríkisútvarpið o h f geri þess í stað með sér samning um flutning á tónlistarefni hljómsveitarinnar til að tryggja áframhaldandi samstarf þeirra vilji er til þess það er rétt að undirstrika það af hálfu sinfóníuhljómsveitarinnar og ríkisútvarpsins að viðhalda samstarfinu um flutning tónlistarefnis hljómsveitarinnar og frekar að auka hann en minnka að síðustu er í þriðju greinar frumvarpsins lögð til orðalagsbreyting sjöundu greinar gildandi laga sem fjallar um sjö manna verkefnavalsnefnd hljómsveitarinnar samkvæmt gildandi lögum tilnefni ríkisútvarpið einn í nefndina en í ljósi frumvarps þessa þykir rétt að sá fulltrúi falli brott þar sem breyta þarf umræddu ákvæði hefur komið fram vilji af hálfu sinfóníuhljómsveitarinnar um að breyta enn frekar orðalagi þess og einfalda það á þann veg sem hér er lagt til í stað þess að kveða á um skyldu til að velja verkefnavalsnefnd er lagt til að stjórn hljómsveitarinnar verði heimilt að skipa verkefnavalsnefnd um verkefni hljómsveitarinnar stjórnin ákveði síðan nánar um skipulag og hlutverk nefndarinnar virðulegi forseti ég hef nú rakið efni þessa frumvarps ég legg til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til háttvirtrar